sau o insuficientă infrastructură energetică dezvoltată și de aceea aș dori să vă întreb ce perspective de investiții aveți în vedere, mă refer aici la mid term review dar și la viitoarea perspectivă financiară.